Dieses Thema betrifft nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Verbraucher und Verbraucherinnen, denn es geht auch um ihre Sicherheit und Gesundheit. Das sollten wir in diesem Zusammenhang nicht vergessen. Lassen Sie mich einen Punkt insbesondere herausgreifen, das sind die Medizinprodukte. Wenn ein Viertel der beschlagnahmten gefälschten Produkte Medizinprodukte sind, sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir gerade in diesem Bereich ganz besonders hart vorgehen müssen und wir hier auf keinen Fall zulassen können, dass solche Produkte in den Binnenmarkt kommen können. Auf der anderen Seite mussten wir allerdings auch dafür sorgen, dass nicht durch eine falsche Formulierung, wie sie vorgesehen war, der Transit von zugelassenen Generika plötzlich auch unter die Problemfälle fällt.